Azt sulykolni embereknek, hogy te alacsonyabb rendű vagy, te kevesebbet érdemelsz, te kevesebbet érsz a születési helyednél és a lakhelyednél fogva, mint az, aki tőled adott esetben 300 kilométerre él. Ez egy elképesztő dolog, és ezért is nyugtatott meg ennek a jelentésnek, ami a kohéziós politikáról szól 2020 után, az alapmondata, amelyik úgy szól, hogy a 2020 utáni időszakra szóló kohéziós politikának továbbra is az egyenlőtlenséget kell felszámolnia és a szolidaritást kell erősítenie.